Debatujemy dzisiaj o ważnym porozumieniu, porozumieniu o współpracy z Irakiem, którego zapisy, jeżeli będą rygorystycznie przestrzegane, wierzę, że przyspieszą rozwój tego kraju i doprowadzą do uspokojenia sytuacji w regionie.

To jest coś, co absolutnie powinno być w przyszłości przedmiotem mocnego nacisku ze strony Unii Europejskiej, żeby tę sytuację zmienić. Po drugie, sytuacja chrześcijan wiele tysięcy chrześcijan, setki chrześcijan wypędzanych z domów, wyrzucanych, mordowanych, gwałconych to jest coś, co musi być również przedmiotem asertywnej, dobrej podstawy dyplomacji europejskiej w przyszłości w relacji z Irakiem, aby tę sprawę podnosić.

To są trzy rzeczy, które w przyszłości będą wymagać zdecydowanej postawy dyplomacji unijnej, Unii Europejskiej, aby je w przyszłości również w relacjach z Irakiem zmienić i pomóc Irakowi te sytuacje i te sprawy rozwiązać.